Először is köszönöm a lehetőséget, hogy az Európai Néppárt magyar delegációja nevében szólhatok hozzá. Jómagam fogyatékossággal élő ember vagyok, és talán az átlagnál érzékenyebb vagyok arra, hogyha megkülönböztetést vagy kettős mércét tapasztalok. Ezért is figyelem aggodalommal a magyar médiatörvénnyel kapcsolatos politikai boszorkányüldözést, amelynek ma is, itt ebben a teremben is tanúi lehetünk. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség számtalanszor bizonyította már, hogy közös európai értékek mentén és a sajtószabadság érdekében, tisztelettel dolgozik.

Az elkövetkező magyar elnökség hat hónapja is ezt bizonyítja. A célkitűzéseik is ezt bizonyítják. A gazdasági kormányzás, az energiapolitika, vagy éppen a romastratégia. Ezek az irányok és ezek a stratégiák közös értékeket bizonyítanak, mint ahogyan a ki céljaink is közösek azért, hogy Európa erős legyen.

Az Európai Bizottság véleményét nem megvárva már nyilatkozatokat tesznek, rosszindulatú rágalmakat hoznak, túlzó és alaptalan megnyilvánulásokat tesznek.

A legsúlyosabb válsággal nézünk most szembe.